Domnule președinte, discutăm astăzi raportul foarte bun al colegului meu, Arnaud Danjean, privind abordarea cuprinzătoare a Uniunii Europene și coerența acțiunii sale externe, în contextul în care suntem aproape de sfârșitul mandatului actual și încercăm să vedem cum anume am reușit sau nu să obținem o coerență la nivelul acțiunii externe a Uniunii. Primul lucru pe care aș vrea să îl spun în această privință e legat de cele câteva amendamente pe care le am depus în Comisia pentru dezvoltare, care mă bucur că se regăsesc în textul final. În special, voi insista asupra referințelor la abordarea globală Comunicarea comună adoptată în decembrie 2013, care pune, în contextul post Lisabona, accentul pe relația dintre securitate și dezvoltare. Insist, în special, asupra acestui aspect, care spune că abordarea trebuie să înglobeze toate etapele conflictelor, punând accentul pe prevenție și pe consolidarea sistemelor de alertă timpurie. Pe de altă parte, și asta e a doua mea observație, cred că în politica noastră externă trebuie să luăm în seamă lecțiile experiențelor prin care trecem și, în particular, voi da un exemplu. Consider că, în acest moment, Uniunea Europeană nu poate rămâne observator în formatul 52 referitor la Transnistria. De douăzeci de ani asistăm neputincioși la o consolidare a poziției Rusiei, care afectează profund interesele Moldovei, inclusiv în perspectiva integrării sale europene.